Mais nous savons, d'expérience et de lucidité, que les portes parfois ouvertes se referment très vite devant les logiques de concurrence et de compétition.

Mais l'historicité ne peut être de court terme, et l'accord trouvé au Conseil s'est fait au prix de coupes dans les politiques de long terme de l'Union européenne PAC, recherche, Erasmus, santé, pacte vert et FSE. L'accord s'est fait, aussi, avec un début inquiétant de renationalisation des politiques européennes. Je crois qu'au final, cet accord marque que les intérêts nationaux ont prévalu sur les politiques européennes que nous défendons. Pour conclure, je veux dire au Conseil que le Parlement européen a le dernier mot, que nous sommes codécisionnaires sur les règlements et que nous sommes les garants de la méthode communautaire.